hæstvirtur forseti góðir áheyrendur það voru merk tímamót þegar ísland varð að nýju herlaust land reyndar hafa það verið ríkjandi viðhorf mikils fjölda landsmanna hvar í flokki sem er að hér ætti ekki að vera her á friðartímum þó að það væru aðeins svokallaðir herstöðvarandstæðingar sem mættu undir slagorðaspjöldum í keflavík þá voru miklu fleiri landsmenn sem aldrei fóru í keflavíkurgöngur sem voru glaðir í sinni með að landið yrði herlaust á ný hernaðaraðgerðastefna bandaríkjanna undir forystu bush gegn írak og aðkoma tveggja síðustu forsætis og utanríkisráðherra íslands að þeirri hernaðaraðgerð hefur ekki aukið á vinsældir og vinskap íslendinga í garð bandaríkjamanna ríkisstjórninni virtist koma á óvart að herinn væri á leiðinni úr landi og lét taka sig í bólinu eins og sagt er hvernig mátti það vera var ekki davíð oddsson búinn að fá brottförinni frestað sem vinargreiða bush við sig gleymdi hann að segja halldóri ásgrímssyni og geir h haarde frá því að þau fyrirmæli bush væru tímabundin meðan hann væri ráðherra gjald fyrir greiða eða hvað við þurfum nú að endurmeta okkar stöðu og miða við það að öryggisviðbúnaður okkar á friðartímum sé virkur til eftirlits og þá einnig viðbragða ef óvænta atburði ber að garði landhelgisgæslan og lögregluyfirvöld munu þurfa að auka samstarf sitt á næstu árum að mörgu öðru þarf að hyggja svo sem samstarfi tollgæslu og útlendingaeftirlits ríkisstjórnin vill byggja áfram á ákvæðum varnarsamningsins og hefur gert um það samkomulag við bandaríkin við í frjálslynda flokknum bentum á það fyrir tveimur árum að rétt væri að taka upp viðræður við okkar nágrannaríki í skandinavíu um samstarf um varnir eftirlit og öryggismál í norðurhöfum því var ekki sinnt af stjórnvöldum þá en nú er vonandi vilji til þess það eru ýmsar hættur sem að okkur geta steðjað samfara auknum siglingum sem þegar eru hafnar með olíu og gas úr norðurhöfum þessar siglingar munu örugglega aukast mjög hratt á næstu árum enda stór markaður í bandaríkjunum fyrir olíuvörur yfirtaka okkar á eignum og tækjum á keflavíkurflugvelli var okkur nauðsyn til þess að tryggja áfram öryggi flugs að og frá landinu af öllum þessum þáttum mun á næstu árum aukinn kostnaður færast yfir á okkar herðar kostnað sem við munum þurfa að greiða af skatttekjum ríkisins frekari skattalækkanir nú kunna því að vera varhugaverðar og sé mögulegt að gera þar lagfæringar á til lækkunar ætti það að okkar dómi í frjálslynda flokknum einkum að gagnast þeim sem lægstar hafa tekjur og til að auka jöfnuð fólks í þjóðfélaginu sú forgangsröðun ríkisstjórnarinnar í skattamálum á undanförnum árum að lækka mest skatta á hátekjufólk er út úr öllum takti þess að auka almenna velferð og skattastefna ríkisstjórnarinnar hefur aukið á misskiptingu lífsgæða til hagsbóta fyrir þá tekjuháu og efnameiri en er vegið að afkomumöguleikum eldri borgara og öryrkja sem og þeirra sem lægst hafa launin það er engin tilviljun að así skyldi þurfa að neyða ríkisstjórnina út af stefnu sinni í skattamálum og inn á sömu stefnu sem við í frjálslynda flokknum lögðum til fyrir síðustu alþingiskosningar að hækka persónuafsláttinn þannig var ríkisstjórnin knúin til þess með samtakamætti así að gera samkomulag um að hætta við tveggja prósenta lækkun flatt um næstu áramót og færa hluta þess fjár yfir í hækkun á persónuafslætti sú aðgerð kemur sér betur að sjálfsögðu fyrir þá lægst launuðu sérkennileg er vegferð þessara ríkisstjórnarflokka síðastliðin ellefu ár að vera ávallt reknir til þess nauðugir með hótunum eða málaferlum aldraðra öryrkja og nú síðast heildarsamtaka launamanna að lagfæra kjör þeirra sem lægsta afkomu hafa stjórnarandstaðan hefur hins vegar mótað sér allt annan farveg í velferðarmálum með þeim tillögum sem við kynntum sameiginlega í gær um að leggja til verulega bætt kjör aldraðra öryrkja og sjúkra á stofnunum stefnt er að því að þær tillögur komist sem fyrst til framkvæmda og að til framtíðar verði um afkomutryggingu að ræða sem byggi á því að þeir sem hafa aðeins grunnlífeyri og tekjutryggingu sér til framfærslu og eiga ekki aðra kosti geti framfleytt sér af þeim lágmarkstekjum þær tekjur dugi fyrir skilgreindum neysluútgjöldum lífeyrisþega samkvæmt úttekt á framfærsluþörf hverju sinni næstu ríkisstjórnar bíður það mikla verkefni að auka á ný jöfnuð og jafnrétti í þjóðfélaginu verðtryggð húsnæðislán einstaklinga hækka nú verulega í hverjum mánuði vegna verðbólgunnar þetta sérstaka verðtryggingarfyrirkomulag okkar á íslandi verður að taka enda lánastofnanir þurfa ekki að vera margtryggðar fyrir afföllum en lántakandinn ávallt þolandi með meiri álögum háir vextir sem auk þess eru verðtryggðir uppgreiðslugjöld lántökugjöld og stimpilgjöld allt tryggar tekjur bæði fyrir banka og ríkissjóð samtrygging bankanna gerir kröfur um belti axlabönd og jafnvel pollabuxur þeir njóta ávallt ávöxtunar hvort sem gengið hækkar eða lækkar þetta er ofverndun á viðskiptum með lánsfé og á að afnema við í frjálslynda flokknum leggjum til í þingmálum að verðtrygging verði felld niður sem fyrst og að í áföngum hætti ríkið að afla tekna með álagningu stimpilgjalds íslenskar fjölskyldur eiga það skilið að hér verði breyting á til samræmis við okkar helstu nágrannalönd íslensk heimili eru mjög skuldsett og á það er ekki bætandi útþenslustefna í nýjum sendiráðum án aðhalds eða fækkunar annars staðar ásamt miklum fjáraustri í framboð til öryggisráðs sameinuðu þjóðanna er óþarfa eyðsla að okkar mati stefna sem var tekin í tíð halldórs ásgrímssonar þáverandi utanríkisráðherra og undir forsæti davíðs oddssonar vegvísar þessara manna í utanríkispólitík virðast ætla að verða þessari þjóð dýrkeyptir svo ekki sé meira sagt er nú ekki kominn tími til að hætta að vinna eftir þeirra stefnumótun og stöðva fjáraustur utanríkisþjónustunnar í þessa veru um þessa vegferð áfram er engin sátt um friðargæslu og þróunaraðstoð má vafalítið ná góðu samkomulagi allra flokka til framtíðar ef vilji er til þess hjá núverandi ríkisstjórn ekki fer á milli mála að einhverjar arðbærustu framkvæmdir sem ríkið getur staðið að er að bæta þjóðvegakerfið í landinu það voru því mikil vonbrigði þegar ríkisstjórnin ákvað í lok júní síðastliðinn að stöðva útboð á gerð nýrra þjóðvega á landsvæðum eins og vestfjörðum og á norðausturhorninu þar sem finna má verstu þjóðvegi landsins og á landsvæðum þar sem heimamenn höfðu ekki orðið þenslunnar varir það er eðlilega búið að mótmæla þessum gerræðislegu ákvörðunum ríkisstjórnarinnar harkalega þær voru teknar án þess að leggja mat á þá brýnu þörf sem var og er á gerð nútíma vega í stað gömlu malarveganna sem engan veginn þola nútíma þungaflutninga og umferð þessar vanhugsuðu aðgerðir voru óþarfar með öllu þenslan sem þurfti að taka á var ekki á þessum landsvæðum nú þremur mánuðum síðar er svo fallið frá þessum gjörsamlega óþörfu aðgerðum og haldið áfram með útboð á samgöngubótum guð láti gott á vita forsætisráðherra sagði í ræðu sinni að þessar aðgerðir á þenslulausum svæðum væru nú að skila árangri og þenslan á undanhaldi ef rétt er er það mat forsætisráðherra að aðgerðir sem þessar virki á aðeins þremur mánuðum gegn þenslu er komin fram ný þekking á því hvernig þjóðir heims eigi að slá niður þenslu á níutíu dögum þessi afbragðs efnahagsstjórn níutíu daga haarde áætlunin ætti fljótlega að verða meiri landkynning og verðmætari útflutningsgrein á þekkingarsviði en sjálft kvótakerfið það var tekið upp til verndar þorskinum og hefur orðið tilefni mjög margra ríkisgreiddra ferðalaga úr landi sú vara hefur verið kynnt og flutt út sem heimsins besta fiskveiðikerfi en þorskunum fer því miður enn þá fækkandi

hin sem ekki skiljum þessa snjöllu ákvörðun um níutíu daga frestun þurfum nú sjálfsagt kennslu og endurhæfingu í því að reyna að skilja eitthvað í hagfræði þvílík tök á stjórn landsins snjöll tök að lokum skal tekið fram að um kvótakerfið á íslandi ríkir engin sátt við í frjálslynda flokknum munum leggja hiklaust í baráttu gegn óbreyttu kerfi sem veikir byggðir landsins eins og dæmin sanna hvert af öðru og nú síðast voru fjörutíu og tvö prósent af atvinnurétti grímseyinga seld í dag